Projekt Komisji przewiduje natomiast ograniczenie dostępu do rynku dla przedsiębiorstw spoza Unii, co w mojej opinii może niestety spowodować zmniejszenie potencjału wzrostu. W sytuacji, kiedy wskaźniki gospodarcze wielu państw członkowskich nadal budzą zaniepokojenie, otwartość europejskiego rynku zamówień publicznych oraz większa konkurencyjność wydaje się rozwiązaniem pożądanym. Usprawnienie funkcjonowania mechanizmu w tej dziedzinie można z większą korzyścią osiągnąć przy pomocy doprecyzowanych, dwustronnych porozumień handlowych.

Niektóre postulaty sprawozdania przyczyniają się dodatkowo jedynie do wzrostu obciążeń administracyjnych i zwiększenia biurokracji.